Tisztelt Elnök úr! A közös értékek betartása és a jogállamiság társadalmunk alappillérei. De az, hogy ez hogyan válik társadalmi normává, és hogyan lehet ellenőrizni, már vitára ad lehetőséget. Ilyen kérdéseket boncolgató eszmecserének lehetnénk a tanúi, ha a Parlament ezzel a témával nézne szembe. De nem ezt teszi. A Magyarország ellen indított hetes cikkely szerinti eljárást melegíti ismét olyan megállapítások mentén, amelyek nem illeszthetőek szabályokba. Az eljárást a Parlament indította, de a Tanácsnak kell lefolytatnia. Az intézmények hatásköreit nem lehet egymásba helyezni. Nem kellene megengednünk, hogy a szerződéseket meghaladó törekvéseket fogalmazzon meg. A határozattervezet a közös európai értékek aláásását, a kölcsönös bizalmat, és az Unió hitelességét félti. Eddig két közép kelet európai ország ellen indult eljárás, és úgy teszünk, mintha más tagállamok a vizsgált kérdésekben teljesen rendben lennének. Attól tartok, hogy az Unió keleti felében éppen az egyes tagországokkal szemben tapasztalt kettős mérce rendíti meg a polgároknak az Unióba vetett bizalmát. Ez ellen kellene fellépni, tisztelt Kollégák.